frú forseti mig langar fyrst að háttvirtan þingmann hvar maður geti gengið í þetta áhugaverða félag sem að nefndi hér í upphafi sinnar ræðu sömuleiðis vildi ég benda þessu áhugamannafélagi á það sem utanríkisráðherra hefur verið að segja í fjölmiðlum síðustu daga

aðgæslulaus varðandi það að efnahagsmál væru tekin til umræðu í ríkisstjórninni þó kemur það fram í skýrslu rannsóknarnefndar að í þau skipti sem það var gert svo að einhverju næmi var það meðal annars vegna óska minna og núverandi hæstvirtum samgönguráðherra það kemur skýrt fram í skýrslunni að öðru leyti hef ég líka sagt það að minn flokkur ekki hvítþvegið sig af þessari þróun ég hef sagt það alveg umbúðalaust að ég tel að við höfum í allt of ríkum mæli líka látið heillast af markaðnum og dönsuðum allt of mikið með honum að þessu leyti til vorum við eins og helftin af samfélaginu þetta hef ég sagt í umræðum um þessi mál og háttvirtur þingmaður ætti að benda sínu góða áhugamannafélagi einmitt á það

um einkavæðinguna má kannski háttvirtur þingmaður viðra utanríkisráðherra núverandi það til vorkunnar að fyrir þessar kosningar tvö þúsund og þrjú sem skýrslan gerir að umræðuefni sagði ég að þetta væri eiturblanda þetta tvennt að saman færi þessi hækkun á lánunum og sömuleiðis skattalækkun og ég kallaði það tifandi tímasprengju

eða annað undan í fari míns flokks og gæti haldið áfram þessari upptalningu ef mér entist tími